Hvala za besedo, podpredsednik, Kot vidite kolegi, ki ste predlagatelji, sem jaz danes ves čas sem tu, niti na wc nisem šel, iz enega samega vzroka, da ker to problematiko dobro poznam in tudi, ko sem v uvodu povedal, se marsikaterim predlogom vašim, ki ste ga povedali, seveda strinjam. Tudi predlog obrtništva in tega podjetništva, ki ste jih dali na državni zbor pa na splošno, ki jih imamo v obtoku, je gor napisanih ogromno teh stvari. Veliko, bom rekel, se pa zavedam, da teh stvari je nemogoče skozi spraviti v enem, v eni potezi. Zato je moja osnovna želja predvsem ta, da bomo vsaj nekaj teh stvari spravili skozi ta naš naš parlament. Pot, ki ste jo zdaj vi nakazali, glede na to, da ste rekli, da že kar nekaj let vlagate pa da so bile koalicije takšne pa drugačne pa ni šlo koraka naprej, to se pravi, da pot ni bila prava. Kakšna je prava pot, še zdaj ne vem, in tudi to ni prav, da sedaj naše nove poslance obremenjujete s tem, kaj se je prej dogajalo. In tudi to, kolega Jože, jaz, praviš, da sem dosti star, me ne bo nobeden prepričeval, kako naj glasujem. Tako, da bi prosil, tudi jaz tebe ne bom in pri tem, v poslanski skupini Desus imamo dogovorjeno, da glasujemo pri nekih stvareh po svoji vesti. Tako, da to bi takoj v začetku povedal, da kako bom glasoval ni treba povedati, tako da bi želel, da tudi v bodoče, vse, kar se nas tiče pa naju dveh kolegov, ki sva resno pristopila k tem delu v parlamentu, jemljete, tako kot je. So stvari, ki jih bom podprl, so stvari, ki jih ne bom podprl, in vsako stvar, ki pa jih ne bom, ali pa bom, bom pa poskušal argumentirati. Moji argumenti so pa takšni. Petintrideset let se ukvarjam z obrtništvom, se pravi, da, in in jaz ne občutim tega, da te retoriki, ki ste rekli, da mi poslanci, ali pa, da ljudi sovražimo espeje. Mislim, to je taka retorika, jaz tega sploh ne morem sprejeti, da je to res. Se zgodi, da kakšni reče, da je ta pa ta obrtnik, ampak osnovni so vsi obrtniki, podjetniki v kraju, kjer delajo, so spoštovani. Imamo pa tudi izjeme, ste sami ugotovili. So taki obrtniki, ki ne plačujejo prispevkov, ki zanemarjajo delavce, ki zanemarjajo zaposlene. Tudi to je, ampak verjamete mi, veliki večini so pa takšni, ki delajo zelo dobro. In da vem povem, kako je stvar. Samozaposleni je druga stvar, kot recimo espeji, ali pa male, male firme s petimi do desetimi zaposlenimi. Tisti, če gre eden v bolniško, recimo več kot deset ali pa štirinajst dni, lahko preživi, če pa samo gre v bolniško pa se strinjam popolnoma, da je to veliki "hendikep", in zato jaz recimo vidim to rešitev pri tej stvari, da se prvič gremo resne samostojne podjetnike, obrtnike, ker zdaj ta zakon, koliko, sem razumel, je širšega pomena in to posega še v ostale pravice drugih, ne. In kar je v osnovi v moji filozofiji je to, da moramo za vse ljudi v Sloveniji, za vse aktivnosti, socialo, delo, obrtništvo, jemati enako. Se pravi, vsi smo pred zakonom enaki. In zdaj, če delamo neke posebno, tudi jaz kot obrtnik ne bi želel, da bi bile meni samo zaradi mene, ali pa zaradi nas, ki smo tu zdaj, da bi nekaj izstopali, pa da bi imeli nekaj več pravic, kot jih imajo drugi. Verjamete mi, da obrtnik, ki se s tem ukvarja pa ki ima firmo, tega ne želi. On želi s svojim delom pa s spoštovanjem, ki ga čutijo delavci do njega, da še naprej dela. Jaz mislim, moja rešitev bi bila predvsem ta; regresni zahtevki, se popolnoma strinjam in to predlagam, da gremo skupaj in samo to to poskušamo rešiti. Mogoče bomo pa to skozi spravili. Se pravi, ker je teh zahtevkov je relativno številčno malo, tistega, ki pa je to dobil, ki je pa dosegel, pa ga udari dejansko po žepu in se strinjam s tem, da je to, dejansko lahko firma gre v propad. In zdaj številke, kot jih je povedala gospa kolegica Sluga pa gospod Vrtovec, sta različni. Se pravi, na celi Sloveniji imamo petdeset tavžent evrov takih zahtevkov in tu jaz ne vidim problema, da bi da bi z zakonoma, pa z nekim drugačnim ukrepom, ki zdaj ne vem imena, to lahko rešili. Se pravi, to, sem osebno zelo za to, da se regresni zahtevki res spravijo na neke normalne meje, da ne bo posameznik, ki je, ga doleti nesreča, potem pahnjen v neko nedokončano zgodbo. Tako kot sem povedal, vsi obrtniki pa, pa podjetniki imamo neke zahteve. Na teh zbornicah se pogovarjamo, smo spisali te zadeve in to, kar ste vi povedali, jih je ogromno teh ukrepov in jaz, ko poslanec pa bi želel samo to, da bi tisti ukrepi vsaj postopoma šli skozi parlament. In če zdaj vidim, da ta pot, ki ste jo vi predlagali, ni izvedljiva, zakaj bi zdaj moral še jaz biti tisti, ki, bom rekel, pa bom proti glasoval, če vem, da se ne bo dalo speljati. Drugače pa veliko ukrepov, ki ste jih našteli, vaša retorika, ki ste jo povedali, drži v v večini primerih. Malo je jasno obarvana, pač ker more biti, zaradi tega, da se neka stvar predstavi, drugače pa sem prepričan, da, so vaši dobri nameni. Ampak če je dober namen izpeljan po napačni poti, če vidimo, da ne gre, najdimo drugo pot. In ta druga pot, ko je rekel gospod minister, da je zakonodaja v pripravi, kar se tiče tistih, za mesec za ta plačevanje bolniških, regresnih pa menda ni teh postopkov, tudi če je, pa skratka, poskušamo odpirati, postopoma in jaz predlagam, če se da, da to ločimo in da greste, ko ste rekli, drugo leto boste šli ponovno, v parlament, in če ne bomo naredili nobene spremembe, verjamete mi, da bomo težko tudi na tej strani, na tej strani, ker vidite, da, smo tudi zato tu, da nekaj rešujemo, ne bomo mogli reči: "Ja, zdaj pa gremo." Če smo zdaj rekli, da ne, potem se pravi, da moramo spremeniti v osnovi kaj spremeniti. Ne vem. Sami ste rekli, da vi pričakujete, da bi spustili ta zakon v v drugo obravnavo, potem pa bomo lahko razpravljali. Zakaj pa ne bi že zdaj prej to rešili? Saj to, zato smo pa se, se lahko usklajujemo med sabo, saj nismo nobeni tujci, ne. Se pravi, se se vidimo na hodnikih, se usedemo v pisarno, pa probamo napraviti tak predlog, ki bo za večino sprejemljiv. To je edina pot, ki lahko pelje, da bomo neke stvari rešili za za tega malega človeka. Drugače pa, verjamete mi, da, smo obrtniki pa podjetniki, ki smo bili pa ki zdaj so, so spoštovani. So pa izjeme, ki lahko kvarijo neko povprečje in tudi v v očeh ljudi, ostalih, dajejo napačen signal in tudi to bi zdaj jaz rad rešil, da, ne ne moremo graditi na teh, ki so ki so izjeme, se pravi, ki nekdo izstopa in potem izsiljuje. To ni vzorec našega podjetništva. Kar pa mene osebno samo to skrbi, je pa samo to, da ta zakon res ni omejen samo na samostojne podjetnike ali pa samozaposlene. Samozaposleni, kot zdaj rečemo lepo, da so prekarci, tudi so, to so tudi espeji, samo to je druga zgodba. To je čisti socialni transfer, ki ga zdaj v tej fazi ne bi skupaj mešal, ne, ker ta zakon tudi ampak reče, samostojni podjetnik, espe, samozaposleni so pa prvi problem, ki bi ga morali rešiti. Tudi s temi z regresnimi zahtevki, pa da, mislim, da ne smemo obupati, in verjamete mi, da je to tema, s katero se bom jaz osebno pa tudi vi, še dolgo ukvarjal in bom poskušal, skupaj poskušamo spraviti postopoma neke zakonske zadeve skozi. Drugače pa morate vedeti, zakonodajalec, ki je ministrstvo pa vlada, pa mora narediti za celoto, za vse Slovence neke enako. Jaz sem tudi za to, da imamo vsi enake pravice, vsi enake vsi enake dolžnosti, da smo spoštovani v neki družbi, da ni važno kdo si, kaj si, ampak kaj delaš. Zato pravim, če glede na to, da sem tako dolgo v obrtni bil, vam povem, niti v prejšnjem sistemu niti v tem sistemu ne čutim tega, da bi človeka kdo, zato ker je v obrtni, zaničeval. Drugo je, če se, če se med sabo ne razumeta. Zaradi samega dela pa ni bilo nikoli problema, tako da, hvala.